Herr Präsident, sehr geehrte Kommissarin und Vertreterin der polnischen Präsidentschaft! Das Internet ist die Fortsetzung der analogen Welt in der digitalen und damit nicht der Wilde Westen. Werte, Rechte, demokratische Grundfreiheiten gelten da wie dort. Zur Garantie der Netzfreiheit gehört, dass die Technologieneutralität und die Serviceneutralität der Internetinfrastruktur gegenüber Daten, Inhalten und Protokollen so gut wie nur möglich bewahrt werden.

muss es sein, dass den Zugangsanbietern Diskriminierungen von bestimmten Dateninhalten durch die Übertragung mit verschiedenen Geschwindigkeiten verboten werden europäisch und oder national. Der Selbstregulierung traue ich da nicht unbedingt so sehr über den Weg. Die Einhaltung dieser Verbote sollte von den entsprechenden Behörden auch wirklich kontrolliert werden, und diese sollten wie in der analogen Welt üblich mit entsprechenden Kontrollmechanismen ausgestattet sein.